de modifier sur toute la ligne un certain nombre de perspectives budgétaires pour l'année prochaine. Je vous renvoie donc au débat budgétaire pour voir quelles priorités, quels accents les parlementaires européens veulent mettre dans ce budget. Concernant la deuxième question concernant le Mercosur, la Présidence, je vous l'ai dit, est tout à fait consciente des préoccupations que la commission de l'agriculture et du développement rural a exprimées sur la décision de rouvrir ces négociations. Je voudrais simplement rappeler que, lors de ces négociations, la Commission est liée à son mandat de négociation et que toute conclusion positive de ces négociations devrait présenter des bénéfices pour l'agriculture de l'Union, par exemple dans le domaine de la promotion, de la protection des produits agricoles européens et particulièrement en ce qui concerne les indications